Señora presidenta, el Reino Unido quedará sumido en el caos si acaba produciéndose un duro que nace —recordémoslo— de las mentiras de unos dirigentes políticos irresponsables que engañaron a sus ciudadanos y que han llevado al actual Gobierno a vulnerar los pilares de su propia democracia, cerrando el Parlamento británico. Ante este contrasentido histórico, que perjudicará tremendamente a todos los ciudadanos europeos, y especialmente a los británicos, la posición de la delegación socialista española es clara y contundente, en línea con la propuesta de Resolución que vamos a votar hoy No a un Brexit duro. Sí a una salida ordenada, basada en el Acuerdo de Retirada sellado por los Veintisiete. Un acuerdo no negociable que garantiza, ante todo, la salvaguardia de los derechos y la protección de nuestros ciudadanos. Un acuerdo que preserva la paz en Irlanda mediante el backstop para evitar el restablecimiento de una frontera física con Irlanda del Norte y garantizar la integridad del mercado interior de la Unión.

Por eso, apelo a la responsabilidad y al sentido de Estado del Gobierno británico para enderezar el timón.